Triton ne l'a pas remplacée, ni par son périmètre, ni par les moyens mis en œuvre.

Et on ne les bloquera pas.

C'est cette incapacité de l'Union et de ses États membres à remplir leurs obligations internationales qui a conduit des ONG à affréter des navires pour sauver ces hommes, ces femmes, ces enfants tentant de traverser la Méditerranée au péril de leur vie. L'Aquarius est désormais le seul bateau en mer. Nous devons agir pour qu'il retrouve un pavillon, et je souhaite vivement qu'il soit français et que tous les bateaux qui veulent sauver des vies puissent prendre la mer. Non, il ne faut criminaliser ni les ONG, ni les citoyens, ni les élus, et je veux dénoncer moi aussi la situation faite à Domenico Lucano, le maire de Riace. Il faut donner à tous ceux qui le souhaitent les moyens d'aider les réfugiés et pour cela, oui, nous devons leur ouvrir directement l'accès aux fonds européens, sans bureaucratie inutile.